laga um breytingu á lögum um hagþjónustu landbúnaðarins númer sextíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og níu lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú ábúðarlögum númer áttatíu tvö þúsund og fjögur og lögum um búfjárhald númer hundrað og þrjú tvö þúsund og tvö með frumvarpinu er áformað að leggja niður starfsemi hagþjónustu landbúnaðarins og færa verkefni stofnunarinnar til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hann getur samið um þjónustu þeirra verkefna sem þar eru undir frumvarpið er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu að tilhlutan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra á grundvelli tillagna vinnuhóps sem ráðherra skipaði og setti á stofn þann fjórtánda apríl tvö þúsund og tíu til að fara yfir starfsemi hagþjónustu landbúnaðarins og gera tillögur um það hvernig hún getur best þjónað landbúnaðinum í hópnum áttu sæti fulltrúar frá ráðuneytinu landbúnaðarháskóla íslands bændasamtökum íslands og hagstofu íslands hópnum var ætlað að leggja mat á starfsemi hagþjónustu landbúnaðarins og gera tillögur um mögulegar breytingar á starfsemi hennar með það að markmiði að framtíðarfyrirkomulag stofnunarinnar yrði bæði í senn skilvirkt og hagkvæmt en gera verði ráð fyrir því að núverandi fjárhagsrammi hennar geti skerst enn frekar hagþjónusta landbúnaðarins er ein af undirstofnunum sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins og starfar samkvæmt lögum númer

með frumvarpinu gerði vinnuhópurinn tillögu til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um framtíð stofnunarinnar í minnisblaði dagsett tuttugasta og áttunda júní tvö þúsund og tíu en þar var gerð grein fyrir lögbundnu markmiði með rekstri stofnunarinnar og lagt mat á það hvernig þau hafi tekist til næstliðin ár einnig var greint frá því að aðrir aðilar sinni tilteknum verkefnum sem lögð eru til stofnunarinnar samkvæmt lögum það er bændasamtökin en um það var gerður samningur haustið nítján hundruð níutíu og þrjú enn fremur er í minnisblaði vinnuhópsins rakið hvernig íslenskur landbúnaður stendur frammi fyrir umfangsmiklum breytingum sem munu kalla á þörf á ráðgjöf og öflun hagtalna á nýjum sviðum þá var þar einnig gerð grein fyrir starfsemi landbúnaðarháskóla íslands einkum áherslum næstliðin ár til dæmis á sviði skipulagsþróunar og byggðaþróunar loks kom þar fram að sökum þess hversu hagþjónusta landbúnaðarins sé aðkreppt fjárhagslega og í ljósi mögulegra samlegðaráhrifa ef stofnunin yrði sameinuð öðru stjórnvaldi gerði vinnuhópurinn tillögur að þremur leiðum til stefnumörkunar í fyrsta lagi að stofnunin yrði sameinuð sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti í öðru lagi að hún verði sameinuð nýrri greiðslustofnun landbúnaðarins og í þriðja lagi matvælastofnun og loks að hún yrði rekin með óbreyttu fyrirkomulagi sá fyrirvari var hins vegar á framangreindum tillögum að vinnuhópurinn taldi að óbreytt fyrirkomulag á rekstri stofnunarinnar væri tæplega kostur í stöðunni meðal annars var bent á að blikur væru á lofti um auknar fjárheimildir á komandi ári tillögur vinnuhópsins hafa verið til skoðunar

mynd verði lögð niður og verkefnum verði ráðstafað til annarra aðila og hefur þar verið horft til landbúnaðarháskóla íslands á hvanneyri eins og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu er mögulegt að tryggja eðlilegan framgang á mikilsverðum verkefnum hagþjónustunnar með sveigjanlegum hætti og eins og ég nefndi áðan er gert ráð fyrir að landbúnaðarháskóli íslands taki við verkefnum stofnunarinnar að miklu leyti en auðvitað á eftir að semja um það þó er í gildi núna þjónustusamningur milli ráðuneytisins og landbúnaðarháskólans um þjónustu á sviði rannsókna þróunarvinnu og sérhæfðrar ráðgjafar fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf en með tilfærslu verkefna frá hagþjónustu landbúnaðarins er gert ráð fyrir því að skólinn verði styrktur á sviði landbúnaðarhagfræði og hagrannsókna og hlúð að kennslu á því sviði einnig kemur til greina reyndar að gera þjónustusamninga um fleiri verkefni sem að þessu lýtur frumvarpið er í fimm köflum og sautján greinum en með því er meðal annars lagðar til tilteknar breytingar á lögum númer sextíu og þrjú nítján hundruð áttatíu

tilteknar breytingar á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum ábúðarlögum og lögum númer hundrað og þrjú tvö þúsund og tvö um búfjárhald sem óhjákvæmilegt er að gera vegna tilvísana í þeim lögum í lög númer sextíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og níu eða starfsemi stofnunar að öðru leyti samkvæmt frumvarpinu eins og ég segi er gert ráð fyrir því að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verði samningsaðili um þau verkefni sem þarna er um að ræða og lögð áhersla á það að um þau verði staðinn vörður og leitað eftir samkomulagi eins og ég sagði við landbúnaðarháskóla íslands á hvanneyri um þau verkefni sem mikilvægt er að halda áfram og styrkja þar með einnig líka starfsemi landbúnaðarháskólans á þessu sviði hagþjónusta landbúnaðarins hefur að mínu mati unnið afar gott

forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar